Chciałbym tylko powiedzieć, że dla legislatora, dla nas, dla Parlamentu Europejskiego jest rzeczą oczywistą, że zdecydowana większość europejskich przedsiębiorców to są ludzie niezwykle uczciwi i my im ufamy, dlatego proponujemy takie rozwiązania, które mają im ułatwić życie i funkcjonowanie w normalnej naszej rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest już dzisiaj rzeczywistością cyfrową. Oszuści zdarzali się także przy tradycyjnej formie rejestracji spółek, a zatem trudno zakładać, że będzie ich zdecydowanie więcej, czy w ogóle więcej przy formie rejestracji za pomocą internetu. Bardzo raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój ogromny wkład pracy w przygotowanie finalne tego dokumentu.

Przedsiębiorcy europejscy rzeczywiście na takie nowoczesne przepisy z niecierpliwością czekają.